Mejorable, porque la Comisión nunca ha considerado los estudios científicos aportados por el sector sobre el estado de la pesquería, que, al igual que el Instituto Español de Oceanografía, ha reconocido que está en buen estado

Un acuerdo necesario, porque las últimas modificaciones que incluyen al sector marisquero han mejorado la propuesta inicial, y porque es bueno también para los buques atuneros congeladores que tienen una gran importancia en mi región, en el País Vasco, y que han hecho uso de los derechos de pesca el año anterior.

Pero dicho esto, deseo pedirle a la Comisión que continúe trabajando por los cefalopoderos porque, de lo contrario, viviremos un gran drama en las zonas mencionadas.